Señor Presidente, señores diputados y señoras diputadas, los problemas en Letonia o en Hungría o en Rumanía, que son los tres países de la Unión Europea que en este momento reciben préstamos a través de la facilidad de la balanza de pagos, son problemas que no ha creado ni este Parlamento, ni la Comisión Europea, ni la Unión Europea son problemas que ha creado la crisis económica, pero que han agravado una mala gestión y una mala política por parte de los responsables políticos de esos países, porque hay países en la misma región de la Unión Europea que Letonia, o en la misma región de la Unión Europea que Hungría, o en la misma región de la Unión Europea que Rumanía, que no están teniendo los mismos problemas, que están pudiendo hacer frente a la crisis en mejores condiciones, con apoyo de los presupuestos europeos, a través de Fondos Estructurales y de Cohesión, con la protección que da ser miembro de la Unión Europea y tener una perspectiva de integrarse en el euro, pero sin necesidad de pedir ayuda a la facilidad de la balanza de pagos.

¿Por qué les hemos tenido que prestar dinero? No por culpa ni de la Comisión ni del Parlamento, ni de la Unión Europea en general por responsabilidad de mala gestión en esos países.

y nadie presta sin condiciones, y nosotros no tenemos autorización de este Parlamento ni del Consejo para prestar sin condiciones.

no adopten medidas regresivas no recorten dinero para perjudicar a los más débiles. A veces tenemos éxito y, a veces, desgraciadamente, no tenemos éxito, porque no depende de nosotros, sino de ellos. Por lo tanto, yo comparto sus preocupaciones, y no sólo las comparto, sino que, en nombre de todos ustedes, se las transmito a esos gobiernos, a la vez que, en nombre de la Unión Europea,

Lo que sí hacemos es recordarles a los gobiernos y a los parlamentos de esos países uno, la responsabilidad por llevar a sus países a una crisis que otros países no están sufriendo con tanta gravedad y dos, les recordamos que hay medidas que no se pueden tomar, y no estamos dispuestos a prestar dinero para que se adopten medidas que vayan más allá de lo estrictamente necesario para ajustar unas finanzas públicas y poner a esos países en condiciones de afrontar su futuro sin necesidad de pedir prestado a la Unión Europea.